frú forseti ég held að það sé öllum ljóst að ein alvarlegustu áhrif og vandamálin í umferðinni eru umferðarslys og neikvæð umhverfisáhrif og stærsti vandinn sem við eigum við að etja hér á landi í umhverfismálum

auðvitað stórvaldur í þessu sambandi og það er mjög mikilvægt að mínu mati að það sé horft til þess hvernig við getum minnkað losun gróðurhúsalofttegunda af völdum samgangna það var afskaplega fróðlegt að vera í gær í háskólabíói og hlusta á í raun magnaðan fyrirlestur al gore fyrrum varaforseta bandaríkjanna og nóbelsverðlaunahafa þar sem hann fjallar einmitt um gróðurhúsaáhrifin loftslagsbreytingarnar og allt sem því fylgir og ég held að við séum öll að verða okkur miklu meir meðvitaðri um mikilvægi þessara áhrifa og mikilvægi þess að taka á þeim og að þetta sé ekki bara vandamál stóru þjóðanna úti í heimi heldur þurfi hver og einn að axla ábyrgð hjá sér og taka á vandanum hver fyrir sig jafnvel þótt smáir séu og fáir þess vegna er það mín skoðun að við hér á landi þurfum að huga rækilega að þessum málum og þegar við ræðum um umferðina hér þá held ég að það sé ljóst að í raun gæti sérhver ökumaður tileinkað sér umhverfisvænni akstur heldur en hann gerir í dag hagkvæmari akstur og til viðbótar á hin umhverfislegu sjónarmið sem svona liggja að baki þeirri fyrirspurn sem hér liggur fyrir af minni hálfu að þá má kannski bæta því við núna á hinum síðustu tímum að það eru heilmikil efnahagsleg fjárhagsleg atriði eða fjárhagslegir hagsmunir sem skipta máli í þessu sambandi

jarðefnaeldsneyti um þessar mundir kallar á það að við hugum vel að þessum málum ég hef leyft mér að leggja fram fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra svofellda hyggst ráðherra beita sér fyrir aukinni fræðslu um vistakstur og hvetja til hans ef svo er með hvaða hætti verður það þá gert